Neben allen Herausforderungen, die naturgemäß zwischen dem Parlament und der Kommission immer gegeben sind, ist es wertvoll, wenn jemand einen Dienst tut. Und daher danke ich Ihnen für Ihren Dienst als Kommissar in der jetzt schon scheidenden Europäischen Kommission. Ein Dienst, der gerade in diesem Bereich so wichtig ist, weil wir ein Europa brauchen mit Stärke nach außen. Gerade im humanitären Bereich ist Europa besonders stark und kann Stärke zeigen, um ernst genommen zu werden auf der Welt und auch um im Rahmen der europäischen Werte einen Unterschied zu machen auf dieser Welt, einen Beitrag zu leisten.

Viele Menschen zu Hause in Österreich fragen mich Was ist das Besondere in der Beziehung mit Afrika? Für uns Europäerinnen und Europäer sind die Menschen in Afrika unmittelbare Nachbarn. Anders als die USA oder China oder andere Teile der Welt sind wir in unmittelbarer Nachbarschaft, und für Menschen in der Nachbarschaft trägt man Verantwortung. Also ist es wichtig, dass der neue Impfstoff, der jetzt gegen Ebola ins Treffen geführt werden kann, auch wirklich wirksam werden kann, indem wir als Europäische Union Stärke zeigen und die Ausrollung dieses Impfstoffes an die breite Bevölkerung möglich machen.